Monsieur le Président, chers collègues, vous ne l'admettrez pas, mais la réalité est là, flagrante

Qui peut encore croire à un approfondissement de sa dimension fédérale alors que l'on s'apprête à matraquer les pays les plus endettés au profit des marchés financiers?

Avec les crises qui se sont succédé, la dernière plus puissante que toutes les autres, l'endettement public a explosé. Mais, plus encore, c'est la crédibilité de la zone euro qui a volé en éclat. La situation appelle à de véritables solidarités.

Nous trouvons ici le premier paradoxe européen. L'épuisement de l'Europe peut se constater par ailleurs, dans les négociations à l'OMC et dans la fiction qu'on nous sert de manière régulière, selon laquelle l'Europe nous protégerait de la mondialisation. Loin de constituer un écran et une protection, les directives européennes ont souvent été en avance sur l'OMC. En fait, nous nous sommes ouverts massivement du fait de l'Europe et nous en payons aujourd'hui le prix avec le processus de désindustrialisation et les diverses formes de délocalisation.